Señor Presidente, cuatro días después del golpe, mi grupo parlamentario decidió enviarme a Tegucigalpa para observar in situ las consecuencias de este golpe militar, de este golpe de Estado.

Celebro la respuesta del Consejo y de la Comisión Europea es la única respuesta posible. En primer lugar, seguir todas las indicaciones de la Organización de Estados Americanos. Aquí, anuncio que, en la entrevista que mantuve con el Secretario de la Organización de Estados Americanos, comprobé que esta organización lo tiene muy claro cualquier acto que realice este Gobierno ilegítimo del golpista Micheletti será declarado nulo y, por lo tanto, la OEA ya ha decidido que no va a observar ningún tipo de elección que sea convocada por este Gobierno. Espero que la Unión Europea tenga también este código de conducta, esta hoja de ruta, para que, efectivamente, cualquier acto que realice este Gobierno no sea considerado legítimo. Por lo tanto, no podríamos observar, en estas condiciones, unas elecciones amañadas por un Gobierno golpista.

El Presidente Celaya, el único Presidente de Honduras, lo ha dejado muy claro ha dejado muy claro que él tiene como plazo una semana y que, si a la semana no se resuelve —desde el punto de vista del diálogo emprendido en Costa Rica— su vuelta, él volverá. Por lo tanto, ante esa decisión del único Presidente legítimo, espero de este Parlamento, de las Instituciones, del Consejo y de la Comisión, que acompañen esa decisión como lo está haciendo la OEA, como lo está haciendo Naciones Unidas y, por cierto, como lo están haciendo los Estados Unidos. Por lo tanto, creo que es muy importante que ese tono, el tono exigente de la restitución del poder constitucional, de la restitución del Presidente Celaya, sea una seña de identidad de este Parlamento. Espero, por cierto, colegas, que tengamos la decisión firme de que este Parlamento condene sin ningún tipo de paliativos el golpe de Estado y apoye la restitución del Presidente Celaya y espero que, por lo tanto, secundemos todas las iniciativas de los organismos internacionales.